W związku z przygotowaniami do mistrzostw świata w piłce nożnej w roku 2022 Katar ma zatrudnić kolejne pół miliona pracowników do budowy dróg, hoteli i stadionów. Imigranci pracują w warunkach katastrofalnych, łamane są prawa człowieka, prawa pracownicze i ograniczane swobody obywatelskie. Władzom Kataru zarzuca się stosowanie tortur, nieprzestrzeganie praw kobiet oraz ograniczanie wolności wypowiedzi.

Apeluję o reformy i skuteczne wdrażanie prawa pracy, w tym międzynarodowej konwencji zakazującej stosowania pracy przymusowej!

Zwracam się też do Światowej Federacji Piłki Nożnej, organizatora mistrzostw, oraz do europejskich przedsiębiorstw uczestniczących w ich przygotowaniu, aby monitorowały przestrzeganie międzynarodowych norm pracy w Katarze.